650 de mii din cele aproximativ 16 milioane de cupluri internaționale, adică soți din state membre diferite, divorțează anual în Uniune. Dreptul de proprietate după divorț, dar și în cazul decesului, rămâne un obstacol în calea cetățenilor, care pierd timp și bani căutând legislația aplicabilă și instanța competentă. Diferențele legislative dintre statele membre duc la încălcarea articolului 17 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii, care protejează bunurile comune obținute în timpul căsătoriei. În plus, fuga la instanța cea mai favorabilă, de obicei în favoarea părții înstărite, încalcă egalitatea în fața legii și dreptul la nediscriminare. De aceea, este absolut necesar ca discriminarea să fie interzisă și dreptul de acces la instanță să fie garantat. Acest raport va simplifica conflictele legislative existente și procedurile pentru cetățeni, prin stabilirea unor norme comune în regimul drepturilor de proprietate.